Rastúce trhy v Ázii ukazujú, že Európska únia by mala venovať oveľa väčšiu pozornosť svojej obchodnej politike v tejto oblasti. Obchod EÚ s Taiwanom sa za posledné dve desaťročia zvýšil viac ako osemkrát a dnes je EÚ jedným z najväčších obchodných partnerov pre Taiwan. Ale aj tak je to ešte ďaleko k naplneniu potenciálu, ktorý tu reálne existuje.

Osobitne za situácie, keď sa jeho vzťahy s Čínskou ľudovou republikou zlepšili.

Tento potenciál by sa mal využiť a súčasne by sa mali postupne odstrániť obchodné a investičné prekážky. EÚ by sa mala teda čo najskôr zaangažovať do diskusie s Taiwanom o komplexnej ekonomickej spolupráci a začať uvažovať aj o dohode o slobodnom obchode druhej generácie podobnej, ako sme nedávno podpísali s Kórejskou republikou. Som presvedčený, že takáto dohoda by bola veľmi užitočná a priniesla by mnohé zisky a výhody obidvom partnerom.